það eru nokkrar konur sem flytja þessa tillögu hér háttvirtir þingmenn það er sú er hér stendur og svo eru það steinunn valdís óskarsdóttir ragnheiður ríkharðsdóttir lilja rafney magnúsdóttir margrét tryggvadóttir og eygló harðardóttir eins og af þessu sést eru þetta háttvirtir þingmenn úr öllum flokkum hér á alþingi þannig að það má segja að það sé þverpólitískur stuðningur við þessa tillögu

alþingi ályktar að fela heilbrigðisráðherra að hefja undirbúning að bólusetningu allra ungbarna gegn pneumókokkasýkingum í ljósi þess að hún er hagkvæmust þeirra bólusetninga sem eftir er að taka upp ég verð að segja að maður hefur fengið nokkuð góð viðbrögð við þessari tillögu háttvirtir þingmenn eru kannski ekki mjög hátt skrifaðir hjá þjóðinni í augnablikinu því miður en mig langar að upplýsa það að sú er hér stendur hefur verið stoppuð úti á götu til að taka við þakklæti fyrir að flytja svona mál hérna á þinginu það er því alveg greinilegt að það eru mjög margir sem telja að þetta sé gott mál enda snertir það frekar marga ogég ætla að færa rök fyrir því virðulegur forseti út þessari greinargerð hérna það kemur fram í greinargerðinni að pneumókokkasýkingar geta valdið eyrnabólgu og fleiri alvarlegum sýkingum hjá börnum og reyndar hjá eldra fólki líka þar er hægt að tína til lungnabólgu blóðsýkingu og heilahimnubólgu eyrnabólgur og vandamál þeim tengd eru eitt algengasta heilsuvandamál barna á íslandi það er talið að allt að níutíu og fimm prósent barna fái eyrnabólgu að minnsta kosti einu sinni fyrir sex ára aldur þannig að það eru fáir sem sleppa það eru einungis fimm prósent barna okkar sem sleppa við eyrnabólguna það er sagt að um þriðjungur barna fái síendurteknar eyrnabólgur fram að sex ára aldri þannig að þetta er ein algengasta sjúkdómsgreiningin í heilbrigðisgeiranum hér á landi er eyrnabólga algengasta orsök sýklalyfjaávísunar og skýrir yfir fimmtíu prósent allrar sýklalyfjanotkunar meðal barna þannig að þetta er ansi svæsinn sjúkdómur virðulegur forseti að fá eyrnabólgu vegna pneumókokka hin mikla notkun sýklalyfja vegna eyrnabólgu á einna stærstan þátt í sýklalyfjaónæmi á íslandi en það er mikið hér miðað við önnur ríki tíðni hljóðhimnurörísetninga er einnig mjög há á íslandi þar sem þriðja hvert barn fær rör í eyrun og engin þjóð notar rörin eins mikið og íslendingar langvarandi eyrnabólga hefur líka ýmis afleidd

málþroska þau eru fara að heyra bara í umhverfinu í kringum sig sýklalyfjaónæmi vegna pneumókokka hefur verið vaxandi vandamál hér á landi eins og í öðrum löndum líka á undanförnum árum meðal annars vegna mikillar notkunar sýklalyfja menn nota lyfin kannski heldur meira en þörf er á af því að samfélagið krefst þess að bara bjarga börnunum út úr veikindunum með lyfjum fljótt og örugglega þannig að foreldrarnir geti komist til vinnu það er alveg ljóst að vegna þessarar óheillaþróunar hefur alþjóðaheilbrigðisstofnunin í krónum líka hvatt til minni sýklalyfjanotkunar það er því til mikils að vinna ef hægt er að draga úr pneumókokkasýkingum á íslandi sérlega hjá ungum börnum það er búið að ræða um fleiri sjúkdóma hvort það eigi að taka upp bólusetningar gegn fleiri sjúkdómum og þar hefur verið rætt fyrir utan pneumókokkana um bólusetningar gegn hpv smiti hjá ungum stúlkum en hpv sýking getur valdið leghálskrabbameini síðar á ævinni í október tvö þúsund og átta skilaði ráðgjafahópur sem fékk það verkefni hjá heilbrigðisráðherra þess tíma að skoða bólusetningar og skimanir þá skilaði þessi hópur ítarlegri skýrslu í þessari skýrslu var lagt mat á forvarnir sem lúta að bólusetningum og skimunum gegn smitsjúkdómum og krabbameinum var þar meðal annars lagt mat á gildi og kostnaðarhagkvæmni bólusetninga í þessari skýrslu var meðal annars mælt með því að það yrði hafinn undirbúningur að bólusetning gegn pneumókokkasýkingum það var líka mælt með því að hefja bólusetningu gegn hpv bóluefni meðal tólf ára stúlkna og það er mál sem er hér næst á dagskrá einmitt þingsályktunartillaga sem háttvirtur þingmaður steinunn valdís óskarsdóttir er fyrsti flutningsmaður að en sú er hér stendur er einnig flutningsmaður að þeirri tillögu síðan var líka mælt með því að það yrði könnuð kostnaðarhagkvæmni bólusetninga gegn hlaupabólu og svo var lagt til að heilbrigðisyfirvöld hefðu sér til ráðgjafar óháðan rannsóknarhóp með aðkomu vísindamanna í lýðheilsu og heilbrigðisvísindum og siðfræðinga að lagt yrði mat á forvarnarstarf á borð við bólusetningar og skimanir þetta var niðurstaða skýrslunnar síðan kom í ljós að við áttum ekki allt það fé milli handanna sem þurfti til þess að koma þessu öllu í gagnið þannig að í nóvember tvö þúsund og átta var því beint til sóttvarnalæknis að tillögum þessa ráðgjafahóps yrði forgangsraðað þar sem það væri ekki fjárhagslega mögulegt í ljósi efnahagsástandsins að fara að öllum tillögunum við þá forgangsröðun sem beðið var um og það var háttvirtur þingmaður guðlaugur þór þórðarson sem var heilbrigðisráðherra á þeim tíma var haft samráð við sigurbjörn þorsteinsson yfirlækni formann sóttvarnaráðs vilhjálm rafnsson prófessor í heilbrigðis og faraldsfræði við læknadeild háskóla íslands niðurstaðan hjá þessum hópi og þessum sérfræðingum sem haft var samráð við var að það væri réttast í þessari forgangsröðun að hefja fyrst bólusetningar gegn pneumókokkasýkingum það væri sem sagt númer eitt af þessum ágætu kostum sem í boði voru varðandi kostnaðarhagkvæmnina kom í ljós að kostnaðurinn við þessar þrjár forvarnaaðgerðir það er að bólusetja gegn pneumókokkum og við hpv veiruni og

kostnað á hvert lífsgæðavegið lífár ég ætla ekki að þylja upp tölurnar virðulegur forseti ég ætla aðeins að reyna að flýta fyrir hér en það eru ýmsar tölur þessu til sönnunar í greinargerðinni varðandi lýðheilsuáhrif sagði líka að ávinningur gegn bólusetningum gegn pneumókokkasýkingum skilar árangri þegar í stað eftir að bólusetning hefst einkum meðal barna og dregur úr notkun sýklalyfja kemur í veg fyrir sýklalyfjaofnæmi bólusetning gegn hpv smiti og leghálskrabbameini skilar sér fyrst eftir tíu til tuttugu ár þannig að það er svolítið lengra maður þarf að bíða eftir árangri talsvert lengi þar miðað við pneumókokkabólusetningarnar og einnig að ávinningurinn við skimun fyrir ristil og endaþarmskrabbameini skilar sér fyrst eftir tíu ár í minnkandi dánartíðni af völdum sjúkdómsins þarna er því hægt að ná árangri hratt ef maður byrjar á bólusetningu við pneumókokkum framkvæmdin er líka mjög einföld bæði á bólusetningu gegn pneumókokkum og hpv smiti börnin eru bara sprautuð og þetta fellur mjög vel að ungbarnabólusetningunni en framkvæmdin við að skima gegn ristil og

er líka ljóst virðulegur forseti að tæplega fimmtíu íslendingar fá alvarlegar sýkingar af völdum pneumókokka árlega það er alvarlegar sýkingar þá á ég við mjög alvarlegar sýkingar og sex einstaklingar deyja að jafnaði á ári hverju vegna þess tæplega eitt barn og um fimm aldraðir við höfum nú þegar ágæta reynslu af bólusetningum við öðrum kokkum það er við meningókokkum sem valda heilahimnubólgu árið tvö þúsund og tvö var farið að bólusetja við meningókokkum c og við það nánast hurfu sýkingar vegna þeirra pneumókokkar hafa ekki jafnvíðtæk áhrif og meningókokkar varðandi heilahimnubólgu en þeir valda engu að síður mjög miklum usla ef þeir ná að þróast yfir í lífshættulega sjúkdóma það er ljóst varðandi heilahimnubólgu sem er eiginlega kannski skelfilegasta birtingarmynd pneumókokkasýkinga er talið að um tíu prósent þeirra sem fá heilahimnubólgu út af pneumókokkum látist og tuttugu til þrjátíu prósent hljóta heilaskaða eða missa útlim og hér á landi skipta þeir einstaklingar hundruðum sem hafa örkumlast af völdum heilahimnubólgu á síðustu áratugum enda gekk heilahimnubólgufaraldur hér yfir í bylgjum á seinni helmingi síðustu aldar pneumókokkarnir valda því líka heilahimnubólgu þannig að það er til mikils að vinna virðulegur forseti að takmarka útbreiðslu pneumókokka eins og hægt er aðrir hafa hafið nú þegar þessar bólusetningar og ég vil nefna að það eru tuttugu og fjögur lönd sem hafa nú þegar byrjað að bólusetja gegn pneumókokkum öll norðurlöndin eru byrjuð grænlendingar okkar nágrannar í norðri eru líka byrjaðir og rannsóknir í bandaríkjunum tveimur árum eftir að þeir hófu almenna bólusetningu gegn pneumókokkum en þeir gerðu það árið tvö þúsund rannsókn sýndi að tilfellum miðeyrnabólgu hafði fækkað um fjörutíu prósent þá endurteknum miðeyrnabólgum um þrjátíu og þrjú prósent og rörísetningum um tuttugu og þrjú prósent sóttvarna svið landlæknisembættisins hér á okkur áætlar að með bólusetningum við pneumókokkum dragi úr heilahimnubólgu og blóðsýkingum hjá börnum um sextíu og fimm prósent þannig að það er til mikils að vinn og sömuleiðis að lungnabólgutilfellum hjá börnum fækki um meira en tvö hundruð á ári og að eyrnabólgutilfellum fækki um þrjátíu til fjörutíu prósent hér geta menn heyrt að

framvegis ég vil líka draga hér fram að það eru talsverð svokölluð hjarðáhrif af bólusetningunum þetta er dálítið skrýtið orð hjarðáhrif áhrif á hjörðina en þar er átt við að börnin sem lenda í pneumókokkasýkingum eiga það til sum hver að smita þá sem í kringum sig eru bæði foreldra ömmur og afa og svo framvegis viðkvæmt auðvitað vilja allir vera í miklum samskiptum við sín börn og barnabörn eins og gefur að skilja en með því að bólusetja börnin drögum við bara almennt úr algengi pneumókokka í samfélaginu þannig að það hefur ekki bara mjög jákvæð áhrif á börnin okkar heldur líka á alla sem í kringum þau eru ég sé því ekki annað virðulegur forseti en það sé upplagt að fara í þessar bólusetningar þær kosta skildinginn en það er kannski erfitt að meta lífið og allan skaðann sem pneumókokkar valda en menn hafa reynt að gera það og hafa fundið út að það er kostnaðarhagkvæmt að gera þetta og það er áætlað að þetta kosti eitthvað í kringum hundrað tuttugu milljónir það kostaði í kringum sextíu milljónir á sínum tíma þegar úttektin var gerð sextíu og fimm milljónir króna á verðlagi ársins tvö þúsund og átta en eftir hrun er þetta líklega orðið í kringum hundrað tuttugu milljónir fyrir stuttu síðan hélt heilbrigðisráðuneytið mjög skemmtilegan fund um hagræðingu í heilbrigðiskerfinu sem ég sótti þar

hefur skoðað heilbrigðiskerfið út frá hagfræðilegum staðreyndum og hún dró fram einmitt bólusetningar gegn pneumókokkum sem dæmi um aðgerð sem væri kostnaðarhagkvæmt að fara í

jákvæðan hátt um þessar bólusetningar og ég hef heyrt hæstvirtan heilbrigðisráðherra líka í öðru samhengi opinberlega lýsa yfir miklum áhuga á að skoða þetta mál að taka upp bólusetningar gegn pneumókokkum ég tel því að það sé eðlilegt að þessi þingsályktunartillaga fari inn í heilbrigðisnefnd og fari hratt og örugglega til umsagnar þannig að þingið geti tekið afstöðu til hennar hvort þingið vilji styðja það að við nýtum hundrað sextíu milljónir í að hefja þessar bólusetningar sem öll norðurlöndin hafa þá þegar hafið og náum þessi árangri sem aðrir hafa náð með bólusetningum þannig að við getum minnkað talsvert mikið hlutfall barna sem fá eyrnabólgu á íslandi og minnkað tilfelli af heilahimnubólgu lungnabólgu og blóðsýkingum til hagsbóta fyrir okkar íbúa ég tel mjög brýnt að ná þessu máli fram hið fyrsta og á von á bara góðum stuðningi við það hér